Pani Przewodnicząca! Chciałbym podziękować panu sprawozdawcy za to sprawozdanie. Jestem członkiem delegacji do spraw Afganistanu. Wiem, że ten kraj przez 30 lat był w notorycznej wojnie, w tym kraju wszelkie fundamenty państwa demokratycznego i transparentnego były zachwiane, po prostu nie istniały. To państwo odtwarza się od początku.

Powinny być one rozliczane podobnym kanałami, które muszą opierać się na systemie transparentności, które muszą opierać się tak na prawdę na mierzalnych wskaźnikach efektywności wykorzystania środków pomocowych.

Wymaga oczywiście wzmocnienia administracja rządowa, która ma swoje cele, bo kraj wymaga odbudowy. Ale pamiętajmy o tym, że równolegle muszą być wspierane organizacje pozarządowe, a więc kanał dystrybucji środków przez organizacje jest równie ważny. Sektor prywatny nie istnieje, a on także jest kluczowy w redystrybucji środków, które muszą być efektywnie wykorzystane. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy stworzyć dokładnie to, o czym powiedział pan sprawozdawca czytelne kroki transparentności, efektywności i przede wszystkim powinniśmy krok po kroku rozliczać je w oparciu o jasne i czytelne zasady.